Man wird ja auch häufig angesprochen, wenn man selber im Geschäft ist und sagt Ich möchte keine Plastiktüte.

Viele Verkäuferinnen und Verkäufer sagen dann Ja, das müsste eigentlich verboten werden.

Trotzdem glaube ich, dass Systeme wie in Irland, wo man eine Gebühr für die leichten Plastiktüten erhoben hat, oder Pfandsysteme angemessener sind als das Verbot. Wir haben dann immer noch die Wahlmöglichkeit.